arabe. En effet, Israël, seul pays démocratique et seul État national de cette région, fait face à des États qui ne sont pas démocratiques, des États souvent racistes, religieux, ce que n'est pas Israël.

La plupart des pays arabo musulmans utilisent la cause palestinienne et la poussent au radicalisme, uniquement pour déstabiliser Israël. La situation d'abandon des réfugiés palestiniens est, avant tout, un témoignage de l'indifférence des pays arabes à la condition des Palestiniens, qui sont pourtant leurs frères, car ce qui les intéresse, ce n'est pas l'aide aux Palestiniens qu'assure d'ailleurs essentiellement l'Europe mais la recherche de la déstabilisation d'Israël par leur propagande et aussi il faut le dire par la haine du peuple élu juif. La haine d'Israël se confond avec la haine de nos valeurs judéo-chrétiennes dans les pays soumis à l'islam politique et aussi, maintenant, dans nos villes. Vos options pro palestiniennes équivalent, en diplomatie, aux accommodements dits raisonnables selon lesquels nous forçons nos nations à pratiquer, avec l'islam politique, une alliance impossible avec nos États de liberté religieuse. C'est ainsi que nous avons le communautarisme, expression de l'islam politique, dans nos rues, chez nous. Vous vous permettez de critiquer un gouvernement israélien légitime, qui lutte pour sa survie. Beaucoup d'entre nous sont même prêts à négocier sa sécurité, mais vous n'y parviendrez pas. Et c'est une grave erreur de considérer que deux États permettront cette paix, car il s'agira alors du suicide d'Israël. La survie, c'est la politique, c'est la raison même de la politique, et je conçois absolument la position de survie d'Israël, qui devrait aussi être la politique que nous devons adopter.